Negli ultimi anni però la credibilità del nostro sistema di autorizzazione per i prodotti fitosanitari è stata fortemente minata dall'opacità della procedura di rinnovo dell'autorizzazione del glifosato, fatto tanto più grave in quanto i dubbi sulla pericolosità del glifosato sono cresciuti e sono confermati anche da sentenze di tribunali che riconoscono il nesso eziologico tra l'uso professionale del glifosato e l'insorgenza di cancro. Preoccupazioni in termini di trasparenza e conflitti di interessi evidenziano la necessità di un miglioramento del regolamento di autorizzazione della sua applicazione. La relazione della commissione speciale PEST evidenzia la necessità di rimettere al centro dell'attenzione la salute dei cittadini, l'ambiente e la sicurezza alimentare, assicurando all'EFSA adeguate risorse finanziarie, indipendenza dalle lobby, assenza di conflitti di interesse e adeguate competenze nei processi di approvazione. Dobbiamo però rimediare agli errori del passato, indirizzando l'agricoltura verso pratiche sostenibili.